O tejto hrozbe svedčia nielen nedávno horiace pralesy v Amazónii alebo požiare v Austrálii či nedávno na Sibíri, ale aj obrovský úbytok včiel a ďalšieho hmyzu, s ktorým sa naša generácia normálne stretávala pri návšteve do prírody a boli súčasťou nášho života. Ale planétu máme len jednu a my musíme začať konať teraz, ale rozumne, a musíme prestať s výrubmi lesov, musíme prestať používať nebezpečné pesticídy, nikotinoidy, aj rozširovať chránené územia. A preto je správne, že tu debatujeme a zajtra prijmeme túto rezolúciu. Musíme vyzvať členské štáty k väčšiemu úsiliu a zároveň vyčleniť na to dostatočné peniaze a urobiť tieto záväzky aj právne záväznými. Musíme teda na to vyčleniť peniaze aj z rozpočtu, ale aj z iných horizontálnych programov Európskej únie.